Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem podpořila rozpočet na rok 2019 a věřím, že se díky němu podaří zajistit garance, které našim občanům slibujeme. Jde především o bezpečnou Evropu, jde také o řešení hlavních příčin obrovského migračního tlaku, zejména z Blízkého východu a z Afriky. Chceme podpořit ekonomický růst, zvýšení konkurenceschopnosti a především podporu mladých lidí. Oceňuji tedy, zejména jako členka Výboru pro kulturu a vzdělávání, navýšení finančních prostředků na program Erasmus a Horizont 2020. Oba tyto programy se osvědčily a jsou efektivně využívané. Součástí je např. projekt DiscoverEU, který napomáhá zejména mladým lidem, aby lépe poznali členské státy EU. Jsem také ráda, že byl schválen pilotní projekt s názvem Jan Ámos Price, který je zaměřen na podporu učitelů, kteří vzdělávají o Evropské unii.